Madame la Présidente, merci beaucoup, Madame la Commissaire, pour votre déclaration qui éclaire de manière très positive le débat qui vient de se dérouler, et je remercie tous les collègues qui sont intervenus.

C'est celui d'un marché régulé et non d'une concurrence sans règles. Il témoigne aussi d'une stratégie, d'une stratégie de développement utile dans un contexte de crise et qui prépare la société européenne à l'ère numérique. Ce vote permettra aussi d'assurer l'équilibre entre la prérogative des États et les compétences de la Commission, entre les anciens opérateurs et les nouveaux entrants, grâce aux clauses qui défendent la non discrimination, mais il marquera aussi un progrès pour le Parlement européen lui même dans l'exercice de son pouvoir de codécision, en particulier en matière de politique d'attribution du spectre, considéré comme un bien public, et dans le soutien qu'il exprime, une fois encore, aux radiodiffuseurs et aux services. Beaucoup de collègues sont intervenus sur la question d'internet comme espace public, qui en tant que tel, nécessite et j'en conviens avec eux liberté et sécurité, d'où ce lien tissé entre son accessibilité et les droits fondamentaux des citoyens, pour la première fois, dans une directive, avec la nouvelle version

Et en ce qui concerne les doutes des collègues sur la volonté du rapporteur de défendre un jugement avant toute coupure, je tiens à dire que l'expression tribunal indépendant et impartial est une expression qui garantit aux internautes le droit à ce jugement. En effet, démontrer qu'Hadopi serait un tribunal indépendant et impartial reviendrait à imposer à cette haute autorité toutes les obligations qu'un juge doit respecter droit de la défense, procédure contradictoire, publicité. À l'évidence, ceci ferait évidemment imploser un système qui repose, dans la loi française telle qu'elle est débattue, par essence, sur l'automatisation et la massification des accusations et de la sanction. Ainsi, je demande à la Commission européenne de bien vouloir exercer toute sa vigilance dans la transposition à venir de ce paquet télécom. En effet, lorsqu'un principe fondamental est inscrit dans un texte communautaire qui fait l'objet d'un compromis entre le Conseil et le Parlement européen en tant que colégislateurs, celui ci doit être correctement transposé dans les lois nationales.